Hemos pasado de la tutela necesaria con los regímenes de Mubarak y Ben Alí, de esa colaboración —una colaboración necesaria con esas dictaduras—, a intentar ahora pasar a la denuncia e intentar caer también en una cierta tutela del proceso revolucionario que se ha dado desde parte de la sociedad civil, que quiere cambios y Estados de Derecho. Las dos revoluciones, la de Túnez y la de Egipto, tienen algo en común y es que los protagonistas son muy jóvenes, las organizaciones políticas prácticamente no han jugado ningún papel —sí las sindicales— y las dos revoluciones lo que reclaman es un Estado social y de Derecho, en donde no tiene nada que ver la religión, cosa que nosotros tendríamos que celebrar ampliamente. Pero hemos tenido este problema de falta de credibilidad de esta política de vecindad. No se puede pasar un día de ser colaboradores necesarios con dos dictaduras a condenarlas al día siguiente e intentar tutelar las reformas constitucionales, las reformas constituyentes que se van a realizar en Egipto. Nosotros, señor Füle, no entendemos cómo no se ha aplicado nunca el artículo 2 de los Acuerdos de asociación. La cláusula 2 nunca se ha aplicado.

Y esa cláusula es muy clara los países que firmen los Acuerdos de asociación con la Unión Europea tienen que cumplir el Derecho internacional y los derechos humanos.

Y, por lo tanto, nosotros no compartimos esa filosofía más preocupados por el libre comercio que por los derechos humanos en todo el Mediterráneo.